Pani Przewodnicząca! Bardzo dobrze, że Parlament Europejski jest tak wrażliwy na wszelkie sygnały ograniczania wolności mediów. Dzisiaj mówimy o zamknięciu greckiego krajowego nadawcy radiowo telewizyjnego. Nie jest to niestety jedyny kraj należący do Unii Europejskiej, w którym z przyczyn politycznych próbuje się ograniczać wolność słowa. Wielokrotnie na forum tej Izby zwracano uwagę na sprzeczne z unijnym duchem i literą prawa praktyki obecnych polskich władz, które blokują nadawanie na cyfrowym multipleksie jedynej katolickiej stacji telewizyjnej w Polsce, Telewizji Trwam. W obronie katolickiej telewizji w Polsce spontanicznie zebrano ponad 2,5 miliona podpisów obywateli, a setki tysięcy ludzi wyszły na ulice miast. Podobnie jak w Grecji, władze polskie mętnie zasłaniają się wewnętrznymi regulacjami i przepisami. Sprawa ma wymiar europejski.